Herr Füle, Sie haben sich vor kurzem dagegen ausgesprochen, eine Politik des Cordon sanitaire gegenüber Russland zu verfolgen. Ich meine, wir sollten ehrlich sein in der Debatte Wenn wir hier nicht eine klare Strategie für die weitere Ausgestaltung der Europäischen Nachbarschaftspolitik und der strategischen Partnerschaft zur Russischen Föderation entwickeln, gemeinsam darüber nachdenken, wie man das komplexe, komplizierte, historisch belastete Verhältnis neu ausgestaltet und hier einen Weg in die Zukunft findet, einen Raum schafft für den breiten, notwendigen gesellschaftlichen Dialog der beteiligten und unterschiedlich agierenden, mit Zielen